Ich möchte auch klarstellen Wir sollten diese Debatten beenden. Ich habe das ja auch versucht zu sagen Wir sollten diese Debatten beenden, und wir sollten jetzt miteinander daran arbeiten, die Themen anzupacken, und ich hoffe, dass die Sozialisten dazu bereit sind.